Ich möchte zunächst meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass wir, den guten Ansätzen und der Bereitschaft der polnischen Präsidentschaft folgend, in einem intensiven Dialog mit dem Parlament die offenen Fragen des Haushalts 2012 im November lösen können. Ich will hinzufügen, dass auch der Geist der Haushaltskonferenz am vergangenen Donnerstag und Freitag in Brüssel, unter Beteiligung der nationalen Parlamente, des Rates, des Europäischen Parlaments und anderer, eigentlich getragen war von der Bereitschaft, einander zuzuhören, aufeinander zuzugehen und einen glaubwürdigen kohärenten gemeinsamen Ansatz zu finden.

Wir als Parlament, als direkt gewählte Abgeordnete, brauchen vom Rat keinen Appell zur Einigung und zur Verantwortung. Wir werden der Verantwortung mehr gerecht als der Rat, und ich lasse mir vom Rat im Hinblick auf die Spielregeln nichts sagen, wenn der Rat beispielsweise auf der Grundlage von Artikel 120 und unter Missachtung der Haushaltsrechte des Europäischen Parlaments eben mal in einer langen Nacht 60 Milliarden mobilisiert, oberhalb der Obergrenze des Finanzrahmens und oberhalb der Obergrenze der Eigenmittel. Es darf kein Gesetz erlassen werden, das über eine dieser beiden Obergrenzen hinausgeht. Fangen Sie bei sich selber an! Dazu gehört dann auch im Übrigen, dass die Instrumente, über die wir zu verhandeln haben, wie das Flexibilitätsinstrument, oder auch, wenn es erforderlich ist, eine Revision des mehrjährigen Finanzrahmens vorzunehmen, Teil der interinstitutionellen Vereinbarung und damit Teil des mehrjährigen Finanzrahmens sind. Deswegen erwarte ich, dass wir ganz gelassen und vernünftig auch über die Größenordnung der Verpflichtungen und der Zahlungen reden, und ich wiederhole mich Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!

Zweitens, ich wiederhole das, was ich eingangs gesagt habe Der europäische Haushalt ist in den vergangenen zehn Jahren um 37 gestiegen, der Durchschnitt der nationalen Haushalte um 62 Deswegen fangen wir endlich einmal an, mit den Mythen aufzuräumen, und den europäischen Haushalt nicht zum Spielball von negativen nationalen Attacken gegen die europäische Integrations und Haushaltspolitik zu nützen.